Panie Przewodniczący! Pani komisarz! Szanowni państwo! Przed chwilą mówiliśmy o lotnictwie w Europie.

I dobrze, że w tej w sprawie zabieramy głos. Tak naprawdę robimy to w pewnym sensie dla siebie po to, żebyśmy mogli powiedzieć sobie w przyszłości, że staraliśmy się bronić praw człowieka.